Bezpečnostné zložky si ako prirodzenú súčasť svojej preventívnej práce vytvárajú databázy o ľuďoch, ktorí sa podieľajú na protizákonnej činnosti. Databázy sa vytvárajú v súlade s vnútroštátnym právom, prístup k zbieraným dátam majú iba oprávnené osoby a zozbierané informácie je možné použiť len v súvislosti s ochranou spoločnosti pred trestnou činnosťou. Som presvedčený, že tak ako bezpečnostné zložky v iných krajinách, rovnako aj vo Francúzsku či Holandsku zaujímajú bezpečnostných analytikov iba tie informácie, ktoré pre svoju prácu naozaj potrebujú.